Madame la Présidente, ce projet de structure humanitaire internationale unique est ambitieux.

La transparence et la coordination mondiale sur des sujets aussi sensibles ne se décrètent pas. Trop large dans son champ d'action lorsqu'il parle de l'ensemble des populations touchées par la guerre, il évoque pourtant des pistes tout à fait intéressantes, comme un meilleur acheminement du droit humanitaire ou une concertation avec les autorités locales.

La seule solution durable pour que les populations en détresse de ces pays puissent vivre en paix chez eux est de résoudre le problème à la source. Tandis que des familles entières sont déplacées et subissent la violence au quotidien, nous attendons des grands acteurs mondiaux des propositions sérieuses.